Mais, là il y a urgence.

Elle devait fournir ses critères horizontaux sur des bases scientifiques en décembre

Mais entre nous, ce ne sont pas les industriels qui vont définir des critères!